Señora presidenta, los controles de nuestras fronteras exteriores son, junto a otras herramientas de inteligencia criminal, una de las principales salvaguardas que tenemos para mantener la seguridad del espacio Schengen. La amenaza de los combatientes retornados es real y debemos hacerle frente. El terrorismo viene también de ciudadanos europeos radicalizados. Los últimos datos indican que en torno a cinco mil ciudadanos europeos podrían haber viajado a zonas de conflicto para unirse a grupos terroristas. Muchos de ellos pueden haber vuelto ya o podrían hacerlo en breve.

Respeto y defiendo la necesidad de este debate, que a su vez estamos reproduciendo en otros muchos proyectos legislativos. Yo, como ponente del paquete sobre fronteras inteligentes, he abordado la cuestión y, por ello, creo sinceramente que es compatible velar por nuestra seguridad con la defensa de los derechos individuales.

El ámbito territorial de este informe abarca controles fronterizos en tierra, en mar y en aire, miles de puntos con especificidades propias que hacen de esta tarea un reto aún mayor, y es a mi juicio aceptable el periodo transitorio fijado para las infraestructuras aeroportuarias.